Najlepša hvala. Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi! Vprašanje za ministra za obrambo, ki je odsoten. Občinski svet Občine Postojna je junija sprejel sklep o odpovedi dogovora uskladitve o uskladitvi interesa glede uporabe in opravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Postojna. Poleg tega je sprejel sklep, s katerim je župana pooblastil, da vodi pogajanja za sklenitev sporazuma z vlado o terminskem in vsebinskem načrtu za zapetje za zaprtje vadišča Poček. Potem pa je ministrstvo za obrambo ustavilo sofinanciranje novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni za leti dva tisoč devetnajst in dva tisoč dvajset, ker za to nima več pravne podlage. Zdaj, ta ta ustavitev je bila precej presenetljiva, zaustavitev financiranja, ker sredstva za sofinanciranje so zagotovljena za leto dva tisoč devetnajst in v načrtu za dva tisoč dvajset. Ministra sem že pisno vprašal, ali bo pripravil neke nove pravne pogoje za izvedbo sofinanciranja in kdaj, pa mi je odgovoril, da je potrebno pogodbo o sofinanciranju sofinanciranju spremeniti in skleniti dodatek k tej pogodbi in do tukaj je vse v redu in prav. Potem pa je v isti sapi rekel tudi, da bo dodatek opredelil, da se sofinanciranje za dva devetnajst in dve dvajset ne izvede. Malce arogantno, če si upam dodati, je dodal še, da bi občina morala vedeti, v kaj se spušča. Zdaj, glede na to, da se minister zaveda, da bo treba spremeniti pravne akte, nekako kategorično zavrača dejstvo ali pa možnost, da bi se sofinanciranje že narejenega gasilskega centra izvedlo. Moje vprašanje bo: ali bo minister za obrambo omogočil nadaljevanje sofinanciranje tega tega centra, ki je v interesu ne samo občine, ampak tudi občank in občanov? Treba je vedeti, da Postojna leži na nekem strateškem mestu, mimo katere teče pomembna prometna pot, stoji v bližini Krasa, ki je požarno ogrožen, najbolj od vseh delov države. Vemo tudi primer ko je prišla žled in je bila ta situacija prej pred parimi leti. Ta del Slovenije nujno potrebuje gasilsko-reševalni center in moje vprašanje torej ministru je, ali bo omogočil nadaljevanje sofinanciranje tega centra. Ali ga bo morala še naprej oziroma ali ga bo morala financirati občina iz svojega proračuna in namesto za socialo, za neprofitna stanovanja ali za vrtce nakloniti svoja proračunska sredstva v ta namen. Hvala lepa.